Deutschland und Frankreich wollen ein gemeinsames Europa, einen einheitlichen Markt, aber wenn es um deren eigene Interessen geht, sind diese Vorsätze schnell vergessen, und es kommt zur Marktabschottung.

So helfen Sie eben bei dieser Marktabschottung dadurch, dass Sie einfach nicht aktiv genug sind. Dann haben Sie auch noch zwei Monate gebraucht, um auf einen Brief von mehreren Abgeordneten zu antworten.